Señor Presidente, Comisario Hahn, por primera vez en la historia de la construcción europea, el Tratado de Lisboa incorpora como un objetivo definitorio de la Unión la dimensión regional y la cohesión territorial. Intervengo en este debate como un eurodiputado más procedente de un territorio insular, el archipiélago canario, cubierto por el artículo 174 del Tratado en su referencia específica a los territorios insulares, además de por el artículo 349 por su condición de región ultraperiférica. Pero lo hago consciente de que las islas, además de su fragmentación territorial, plantean, por ser en todos los casos frontera exterior de la Unión Europea, una especial vulnerabilidad a las estrategias de la energía, de los transportes, de las infraestructuras y, sobre todo, de la seguridad interior y exterior de la Unión frente a las amenazas, en particular, frente a los tráficos ilícitos.

un presupuesto que esté a la altura de los objetivos y que respalde financieramente la ambición de hacer de la ciudadanía que habita y reside en los territorios insulares de la Unión una ciudadanía de pleno derecho, en igualdad de derechos y oportunidades con respecto de los ciudadanos que residen en el territorio continuo de este gran espacio de integración que es la construcción europea.